hæstvirtur forseti allt hefur farið á versta veg bæði hér og um víða veröld það má segja að það geysi heimsstyrjöld um viðskipti og fjármagn þannig að þetta eru erfiðir tímar sem við lifum á auðvitað sá enginn þessa þróun fyrir það sá enginn að þessir atburðir gætu átt sér stað hitt er auðvitað ljóst að margir fluttu varnaðarorð um heimskreppuna í fjármálum þegar hún var að hefjast í bandaríkjunum fyrir rúmu ári síðan og hafa viðhaldið þeim varnaðarorðum á þau hefur því miður ekki verið nóg verið hlustað hér og aðgerðarleysi og lítill undirbúningur segir sína sögu ég vil hér hæstvirtur forseti segja þetta í upphafi ábyrgðina uppgjörið og sannleikann um ástæður alls þessa verður að greina þar verða að koma að virtir endurskoðendur virtir lögmenn allir flokkar á alþingi þess vegna erlendir aðilar til þess að vinna að slíku með okkur við framsóknarmenn stóðum að setningu neyðarlaganna hér á alþingi við sáum það í hendi okkar eins og ástandið var að hér var þjóðarvoði og varð að bregðast skjótt við við treystum okkur ekki til annars en að greiða neyðarlögunum

við töldum þau björgunarbát til þess að fara í það stóra verkefni að bjarga hagsmunum almennings

fólks og fyrirtækja

og erlenda hagsmuni til þess að ísland gæti risið á ný til sóknar ekki hlaðið skuldum og þeim miklu erfiðleikum sem við blöstu ég vona sannarlega að sú vegferð gangi ég verð hér að gagnrýna ríkisstjórnina og forsætisráðherrann sérstaklega fyrir eitt að hafa ekki þegar snúist að fullri hörku og ákært þegar breska forsætisráðherrann og bresku ríkisstjórnina fyrir fólskulega og hatramma árás á íslensku bankana í bretlandi á íslenska þjóð þeir beittu hryðjuverkalögum þegar þeir réðust inn í landsbankann þar vegna icesave innlánsreikninganna þeir réðust jafnframt inn í kaupþingsbankann þar með sama hætti sem var breskur banki á e e s svæðinu í góðri stöðu og fullum rétti hryðjuverkalög fáheyrð aðferð gegn lítilli vinaþjóð vont er þeirra ranglæti en verra er þeirra réttlæti hinn siðmenntaði heimur hlýtur að fordæma slík vinnubrögð aðferð landsbankans að opna og reka innlánsstarfsemi í bretlandi og hollandi er ámælisverð með ríkisábyrgð íslendinga á bak við sig þar þurfa íslenskir eftirlitsaðilar hollenskir og breskir að svara því af hverju var ekki gripið í taumana í ljósi áhættunnar sem okkur var sköpuð

ég trúi því ekki að fjármálaráðherra hafi sagt breskum kollega sínum að það væri ætlunarverk okkar hitt þarf svo að vera á hreinu að í þessu efni sem öðru förum við ekki fram úr skyldum íslenska ríkisins hinu hlýtur breski forsætisráðherrann gordon brown að hafa gert sér grein fyrir að hryðjuverkalög og vopnuð lögregla mundi einnig ríða kaupþingsbankanum breska og móðurfélagi íslenska að fullu það var framið vopnað rán banka var rænt og móðurfélagið féll samstundis hér heima

rúin mannorði sínu og heiðarleika í samfélagi þjóðanna lítil drengskaparþjóð sem er þekkt fyrir það eitt að leggja gott til málanna þvílík meðferð dýr yrði hafliði allur var sagt forðum þessi fólska gerði það að verkum að íslenska ríkisstjórnin fékk alla bankana þrjá í fangið með þeim ofvöxnu fjárfestingum sem þeim tilheyrði risavaxið verkefni það benti allt til þess að kaupþingsbankinn mundi standa af sér bankakreppuna það sögðu svíar það sagði seðlabankinn hér við framsóknarmenn teljum að bretana eigi að kæra strax kæra þá sem samstarfsþjóð á hinu evrópska efnahagssvæði kæra þá fyrir ólögmæta og einstaka aðför að lítilli vinaþjóð og að úthrópa enn fremur ísland gjaldþrota það gerði forsætisráðherra þeirra slík yfirlýsing hafði lamandi áhrif á framsækin íslensk fyrirtæki út á þessa yfirlýsingu brown er verið að stöðva viðskipti íslendinga um víða veröld fram á þennan dag við íslendingar töldum okkur starfa samkvæmt löggjöf á forsendum samninga og siðareglna á hinu evrópska efnahagssvæði kæra bresku ríkisstjórnina til brussel kæra breska heimsveldið til hæstu skaðabóta að þessari niðurstöðu hafa breskar lögmannsstofur komist að sem sé réttur íslands ég hef sannfrétt að til íslands sé þegar komnir breskir lögmenn vegna kaupþingsmálsins það væri fróðlegt fyrir þingnefndir alþingis á sviði laga og réttar og viðskipta að fara yfir stöðu þessa máls með bresku lögmönnunum sem hingað eru komnir ég tel enn fremur að við eigum að kæra breska forsætisráðherrann og ríkisstjórn hans sem brotlega þjóð til alþjóðasamfélagsins og öryggisráðs sameinuðu þjóðanna framferði þeirra er mannréttindabrot af verstu gráðu breska þjóðin fordæmir örugglega sína ráðamenn breska þjóðin veit að hér á hún vini í varpa sem í heimsstyrjöldinni opnaði land sitt landhelgisstríðin voru að vísu hörð en þeim lauk með því að þjóðarleiðtogar beggja landanna hjuggu á þann gordíonshnút við urðum að vísu að grípa til örþrifaráða geir hallgrímsson og ólafur jóhannesson beittu sér í nauðvörn að slíta stjórnmálasambandi við bretland þarf þess nú hæstvirtur forseti við íslendingar vinnum ekki heiminn á okkar band nema bæði með mýkt og hörku mannorðið er farið við verðum að verjast sækja okkar rétt og sýna bresku ríkisstjórninni að drenglynd og heiðarleg þjóð ver sitt mannorð með kjafti og klóm við framsóknarmenn óttuðumst að ómarkviss og taugaveikluð vinnubrögð af hálfu íslenskra stjórnvalda kunni að valda því að íslenska ríkið verður að taka á sig óbærilegar byrðar horft til framtíðar

ég trúi því að á rústum þessarar fjármálakreppu rísi hið nýja ísland framsækið varkárt og heiðarlegt fláræðið og frjálshyggjan hafa fengið löðrung græðgin verður að víkja fyrir þeim lögmálum viskunnar sem gamla fólkið kenndi okkur í frumbernsku eitt þeirra var allt kann sá sem hófið kann að best væri að þræða hinn gullna meðalveg milli öfganna er hætta á því í hinum fallna bankakerfi séu að störfum menn sem nú standi uppi við pappírstætarana og eyði upplýsingum ég spyr þjóðin sem nú tekur á sig ómældar fórnir af völdum fárra manna gerir kröfur um að öll kurl komi til grafar það þarf eftirlit alþingis á bak við skilanefndirnar það þarf þess vegna erlenda löggilta endurskoðendur til að skapa traust jafnræði þarf að gilda milli vinnubragða skilanefndanna einstaklingar og fyrirtæki þurfa að njóta jafnræðis

fari ekki fyrir lítið þessum eignum verða skilanefndir bankanna að gera sem mest verðmæti úr verðmæti til þess að þjóðarskuldir verði sem allra minnstar annars rís ísland ekki til nýs hagvaxtar þá flytur ungt fólk héðan frá okkur þá hverfur líka margt duglegt fólk á braut að endurreisa kaupþing með lífeyrissjóðunum er flókin leið þar ber að vanda sig ekki síst að samstarfsaðilinn sé hreinn ef til þess kemur ég tel mikilvægt að hið fjölþætta og almenna starfsfólk kaupþings verði með í ráðum þessi skoðun má ekki tefja endurreisn kaupþings í marga daga því þar þarf að rísa til viðskipta það vaka ýmsir hrægammar íslenskir sem erlendir yfir því að ná eignunum af íslenskri þjóð það var óheppilegt að viðskiptaráðherra skyldi framhjá skilanefndunum eiga fund með íslenskum og hinum breska auðmanni sem var hingað kominn í þeim tilgangi að klófesta á engu verði eignir

ráðherra skaða íslenskan trúverðugleika og skapa áhættu það er enn fremur stór frétt sem þarf að skýra við þessa umræðu sem var í sjónvarpinu í gærkvöldi sagt var að landsbankinn hafi beðið breska hagfræðinga að vinna skýrslu þar sem í ljós kom að íslenska bankakerfið stæðist ekki til lengdar þessari skýrslu á að hafa verið stungið ofan í skúffu af ráðherra eða ráðherrum ég spyr sáu og lásu forustumenn ríkisstjórnarinnar þessa skýrslu ég óttast að ríkisstjórnin sé ósamstiga þar tala bæði ráðherrar og þingmenn því miður út og suður hvers vegna kýs formaður samfylkingarinnar að hræra í blóði sjálfstæðisflokksins við þessar aðstæður evran og evrópusambandið er ekki verkefni dagsins þær umræður voru lýðræðislegar fyrir einum mánuði nú þjónar þær ekki tilgangi við erum stödd í verstu krísu lýðveldistímans leiðin að myntsamstarfi evrópu verður ekki á dagskrá í bráð við skulum nú sitja einir að auðlindum íslands íslendingar bæði til lands og sjávar þar munum við endurreisa okkar efnahag að fórna þremur seðlabankastjórum er fánýt umræða

er hægt að kjósa og gera pólitíkina upp síðar annar flokkurinn sér bara alþjóðagjaldeyrissjóðinn sem lausn liggja skilyrði hans fyrir ef eftir láni yrði leitað hver eru skilyrðin fyrr er ekki hægt að ræða eða fortaka fyrir hjálp hans ég hins vegar þekki það úrræði sjóðsins eru harðsoðin stýrivaxtalækkun er talið að mér sagt vont úrræði á þeim bæ þeir vilja jafnvel hækka það íbúðalánasjóður fólksins sem við framsóknarmenn höfum byggt upp og varið verður að lifa stýrivaxtalækkunin er brýnasta efnahagsaðgerðin sem verið hefur hér mikilvæg á síðustu mánuðum útlánsvextir í tuttugu og fimm prósent eru drápsklyfjar fólks og fyrirtækja ég fagna sérstaklega stýrivaxtalækkun seðlabankans í morgun betur má ef duga skal við framsóknarmenn höfum margbent á að hagfræði sem allar ríkisstjórnir og seðlabankar beita sér fyrir síðustu mánuði að keyra niður stýrivexti til bjargar fólki og fyrirtækjum er leiðin við þurfum enn fremur við þessar aðstæður að sækja auð í auðlindir okkar þorskveiðikvóta verður að auka strax

og landbúnað að matvælaöryggið sé tryggt það er hálft ár síðan að ráðherrar í ríkisstjórninni vildu fórna svína eggja og kjúklingaframleiðslunni ég skora á landbúnaðarráðherra að flýta sér ekki að lögfesta matvælalöggjöf evrópu við þessar aðstæður ísland á í gegnum ferðaþjónustu að geta risið til að skapa hér miklar tekjur það hefur gengið vel á síðustu árum við verðum enn fremur að losa bæði helguvík og húsavík úr fari hindrana báðar þessar framkvæmdir eru í undirbúningi og verða nú að fá framgang samfylkingin getur ekki dauðrotað þessi verkefni hvað með íslenska ákvæðið í kyoto verður því haldið til haga áfram hvar stæði þessi þjóð ef ekki hefði á síðustu árum ríkt framleiðslu og útflutningsstefna á íslandi á öllum sviðum gengi krónunnar þarf að styrkja og það verður að vera í þágu útflutnings og framleiðslunnar til að gjaldeyrir komi inn í landið hæstvirtur forseti ég trúi því að ísland muni rísa þegar moldviðrinu linnir við erum dugleg þjóð og fljót á lappirnar á ný við erum oft snarpari þegar gefur á bátinn mannauðurinn er dýrmætasta auðlindin við bítum á jaxlinn og bölvum í hljóði nú beitum við oddinum fast ísland skal rísa og líta margan hamingjudag og þrátt fyrir allt og þrátt fyrir allt þá vona ég að sterkir íslenskir og norskir kögglar í hæstvirtur forsætisráðherra færi honum þrek færi honum þrek til að skapa samstöðu í sinni ríkisstjórn og skapa samstöðu með íslenskri þjóð til þess að komast yfir heiðina í þessu illviðri þess vegna þarf eina þjóðarsál eina samstöðu það er eina sem við þurfum nú á að halda